Cualquier día cambian el nombre de esta institución por el de Parlamento Europeo y de Asuntos sobre Venezuela. Es lamentable ver la subordinación de este Parlamento y de la Unión Europea a la política agresiva y desestabilizadora de Donald Trump, política de agresión calcada de la que se hizo para derrocar y asesinar al presidente Allende hace cuarenta y cuatro años. Es deplorable el apoyo de este Parlamento y de la Unión Europea a una parte de la oposición que utilizó el terrorismo callejero, que cometió crímenes de odio, que alentó un golpe de Estado. Aunque algunos pretendan desconocer la Asamblea Nacional Constituyente, más de ocho millones de venezolanos y venezolanas votaron por ella en elecciones universales y auditables y, a día de hoy, ningún partido de la oposición las ha impugnado formalmente. Y lo más importante al día siguiente se instaló la paz.

Ya hay ruta electoral en cuarenta días con todos los partidos de la oposición. No cometan los mismos errores que este Parlamento y la Unión Europea cometieron por su irresponsable injerencia en Libia o en Myanmar. En Venezuela existen dos partes, no solo la que escuchan ustedes.